Madame la Présidente, Madame la Haute représentante, chers collègues, une fois de plus, notre diplomatie droits de l'hommiste, notre diplomatie de l'irréel, est rattrapée par le réel, le réel des identités.

Nous avons le même problème dans l'est de l'Ukraine, où les populations russes ont été intégrées, à cette époque, à l'Ukraine, aussi par Staline.

Quant à la Russie, elle est facteur de paix, contrairement au pyromane de ce nouvel incendie, je veux parler du satrape Erdoğan, celui qui finance le terrorisme et qui fait chanter et même ramper l'Europe.